breytingu á lögum um skráningu og mat fasteigna númer sex tvö þúsund og eitt með síðari breytingum sem er að finna á þingskjali fimm hundruð fjörutíu og þrjú nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund hauk ingibergsson og margréti hauksdóttur frá fasteignamati ríkisins hafstein s hafsteinsson frá fjármálaráðuneyti sigurð h guðjónsson frá húseigendafélaginu og sigmar ármannsson frá sambandi íslenskra tryggingafélaga nefndin leitaði einnig umsagna í frumvarpinu er lagt til að gjaldtaka umsýslugjalds verði framlengd enn um sinn til tveggja ára eða árin tvö þúsund og sjö og tvö þúsund og átta ég vísa til þingskjals fimm hundruð fjörutíu og þrjú en vil geta þess að mikil umræða hefur verið um þetta umsýslugjald í gegnum tíðina og þykir nefndinni

nefndin leggur til að þetta gjald verði framlengt um eitt ár en ekki tvö eins og kveðið er á um í frumvarpinu en taldi hins vegar að það væri ekki hægt að hætta við verkefnið sem er statt í miðri á nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingum sem getið er um í þingskjalinu undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal formaður dagný jónsdóttir birgir ármannsson ásta möller og sæunn stefánsdóttir